Lei, giornalista tenace e coraggiosa, era stata più volte minacciata per il suo lavoro di indagine a Malta sui Panama Papers e continuava il suo lavoro per difendere la libertà di espressione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali, come del resto la stessa indipendenza della magistratura. Ora, dopo il suo assassinio con un'autobomba, sappiamo che lo stesso popolo maltese è sceso in piazza per chiedere verità e giustizia. È quello che dobbiamo continuare a fare noi dopo che l'Osservatorio per il pluralismo dei media ha definito alto il rischio a Malta ed una delegazione del Parlamento europeo ha ritenuto che gli organi di controllo e giudiziari siano politicizzati. Questa relazione, che appoggio, esprime gravi preoccupazioni per lo Stato di diritto a Malta e per questo, come cittadina, come giornalista e come eurodeputato, chiedo un'indagine internazionale e chiedo che si faccia verità e giustizia su questo assassinio.